Dans ce cadre, des entreprises européennes ont été durement frappées.

Néanmoins, les problèmes continuent pour nos entreprises européennes. À titre d'exemple, la banque française Société Générale vient d'annoncer qu'elle paierait un milliard d'euros d'amende pour avoir osé braver l'embargo visant l'Iran.